Vážený pane předsedající, dnešní debata a nejen dnešní se točí kolem toho, zda jednotnou měnu zachrání změna Lisabonské smlouvy, těsnější fiskální koordinace, závislost či nezávislost Evropské centrální banky, evropský ministr financí či Evropský měnový fond. Já se domnívám, že je třeba si položit otázku obecnější, a myslím i daleko vážnější. Jde o krizi eura nebo jde o krizi dluhovou? V tomto kontextu je třeba se ptát, zda jde o dluhy, které jsou příčinou současného stavu nebo jsou důsledkem současného stavu, a zda to jsou dluhy, které vznikaly za posledních pár let nebo jsou důsledkem vývoje v Evropě za poslední dlouhá desetiletí. V tomto případě se domnívám, že není třeba na dnešní obtíže eura pohlížet jako na krizi eura, protože tyto obtíže pouze odhalily hluboké strukturální problémy části evropského prostoru. Proto je správná výzva k tomu, aby byla vedena fiskálně odpovědná politika členských států.

Pokud nebudeme mít odvahu významně reformovat, dokonce transformovat sociální stát blahobytu, a zbavit se tak těžkých rozpočtových nákladů, pak se ze současných obtíží velmi těžko dostaneme.